Meggyőződésem, hogy a vízumkönnyítés hozzájárul egy ország demokratizálásához. A személyes kapcsolatok révén egyre többen tapasztalják meg az uniós értékek mindennapi hatását. Ukrajna integrációs folyamata sok eredményt hozott eddig is. De pont azért, mert Ukrajna partnerünk és barátunk, fel kell hívnunk a figyelmet néhány elfogadhatatlan jelenségre, amelyek megoldása feltétele kell legyen a kapcsolatok fejlesztésének és vízumliberalizációs folyamat folytatásának. Az azonos neműek kapcsolatának terjesztését bűncselekménynek minősítő jogszabály megkérdőjelezi Ukrajna elkötelezettségét az emberi jogok iránt. A másik aggodalomra okot adó jelenség a kisebbségellenes, szélsőséges Szabadság párt egyre gyakoribb erőszakos fellépése. Kárpátalján helyi és Magyarországról érkező gyerekeket támadtak meg a magyar nemzeti ünnepen, és támadás ért több emlékművet, zsinagógát is. Felszólítjuk az ukrán politikusokat, hogy egyértelműen és egységesen lépjenek fel ezekkel a jelenségekkel szemben, és olyan diszkrimináció ellenes törvényt fogadjanak el, amely minden diszkriminációt tilt akár szexuális irányultság, akár etnikai hovatartozás az alapja. Gondoskodjanak ennek betartatásáról, és garantálják minden állampolgáruk és látogatójuk biztonságát. A vízumkönnyítés akkor éri el célját, ha megfelelő emberi jogi garanciák és gyűlöletmentes társadalmi környezet teszi vonzóvá az országot.